virðulegi forseti ég hef lagt hér fram fyrirspurn um vexti og verðtryggingu og fyrsti töluliður þeirrar fyrirspurnar er hvort viðskiptaráðherra

inntakið í þessum fyrsta tölulið var að spyrja hæstvirtur viðskiptaráðherra hvort hann væri sammála því sem hæstvirtur landbúnaðarráðherra hefur sagt um að rétt sé að afnema verðtryggingu á lánaskuldbindingum og fagna ég því að svo vill til að hæstvirtur landbúnaðarráðherra er hér viðstaddur og hann getur auðvitað tekið þátt í þessum umræðum og það verður gaman að heyra hvort hæstvirtur viðskiptaráðherra sé sammála landbúnaðarráðherra um að það eigi að afnema verðtrygginguna hæstvirtur landbúnaðarráðherra sagði í þessu viðtali við ríkisútvarpið þá talaði hann líka um að það þyrfti að ráðast á vaxtaokur bankanna um það fjallar töluliður tvö og töluliður þrjú í þessari fyrirspurn í því sambandi vil ég vitna til þess að það er orðið algjörlega óþolandi þetta vaxtaokur sem neytendur láta yfir sig ganga í bönkunum og er ég þá til dæmis bara einungis að tala um dráttarvexti og vexti af yfirdráttarlánum þó vel mætti taka fleiri skuldaflokka þannig hafa til dæmis dráttarvextir hækkað úr sautján prósent n árið tvö þúsund og þrjú í tuttugu og fimm prósent á þremur árum ég spyr hæstvirtur ráðherra hvort hann tala að þetta sé eðlilegt alþingi og stjórnvöld geta haft það í hendi sér að lækka þessa vexti á alþingi hef ég flutt frumvarp bæði á þessu þingi og síðasta þingi um að á þessum málum verði tekið sem leitt gæti til að minnsta kosti tveggja prósentustiga lækkunar á dráttarvöxtum og yfirdráttarlánum það ætti varla að koma mikið við bankana virðulegi forseti sem juku tekjur sínar af vöxtum og þjónustutekjum um fimmtíu og sex milljarða eða hundrað og fimm prósent fyrstu sex mánuðina á þessu ári samanborið við fyrstu sex mánuði síðasta árs ég hef lagt til ákveðna leið í því sú leið felur í sér að dráttarvextir sem eru samsettir af vöxtum algengustu skammtímalána seðlabankans til lánastofnana að viðbættum svokölluðu vanefndaálagi sem ákveðið er af seðlabankanum bankinn hefur svigrúm til að ákveða þetta á bilinu sjö til fimmtán prósent ég vil minnka þetta svigrúm í því frumvarpi sem ég hef sett fram á hinum norðurlöndunum er þetta fastbundið í lögum hvað dráttarvextir mega vera eða vanefndaálagið og að því að hæstvirtur ráðherra var að vitna hér í talsmann neytenda hér áðan og tók mark á hans orðum þá vil ég líka vitna til þess að talsmaður neytenda segir í umsögn sinni um þetta þingmál mitt að hann telji að þetta eigi að ákveða fortakslaust í lögum og segir að það standist ekki lög að það sé verið að framselja svo mikinn sveigjanleika í ákvörðun dráttarvaxta til seðlabankans eins og alþingi hefur gert